Todos somos conscientes de que acabar con la pesca ilegal es un camino largo, tortuoso y muy complicado, en el que estamos comprometidos y que requiere una actuación inteligente y muy bien coordinada para que esta pesca indeseable no quede impune y pueda erradicarse. Es indeseable desde el punto de vista económico, pero lo es aún más desde el punto de vista medioambiental, ya que supone una de las más serias amenazas para la sostenibilidad de la pesca y la biodiversidad, pues contribuye por supuesto a la sobrepesca además de suponer una competencia ilícita y desleal para las flotas que, como la europea, cumplen las normas establecidas.

Lo que tenemos que hacer es que las reglas sean efectivas y que los controles sean eficientes y vayan acompañados de medidas sancionadoras contundentes.

Es cierto, pero propuestas y ejemplos como los que tenemos uno de ellos es la decisión de CITES en relación con los países responsables por lo que respecta al re flagging ayudan muy poco en esta línea.

Señora Comisaria, todo el rigor que la Comisión aplique para combatir esta pesca contará con nuestro decidido apoyo.